Dezbaterea de astăzi este cea mai bună pledoarie pentru nevoia unei politici de coeziune robuste, bine finanțate în viitorul cadru financiar. Inspirat de discursul excelent al președintei comisiei noastre, doamna Hübner, ca și de un remarcabil raport al colegului Theurer privind lecțiile capacității de absorbție, vă întreb, domnule comisar, din perspectiva europeană a viitorului ciclu de finanțare, cum este posibil ca statul cu cea mai scăzută rată de absorbție, România,